Der Bericht zum universellen Zugang zu Energie kommt zum Jahresanfang 2012 genau richtig, denn die Vereinten Nationen haben das Jahr 2012 in ihrer Generalversammlung zum Internationalen Jahr der erneuerbaren Energie für alle ausgerufen.

Der erste Wir wollen erneuerbare Energien. Der zweite Wir wollen Zugang für alle zu diesen neuen Energiequellen. Und deshalb müssen diese Energiequellen auch für alle bezahlbar sein.

Ich möchte die Thematik noch einmal verdeutlichen Derzeit leben 1,3 Milliarden Menschen ohne Elektrizität. 2,7 Milliarden Menschen kochen mit Biomasse auf improvisierten Herden.

Schulen, Ausbildungsstätten, Gesundheitszentren oder Krankenhäuser sind nur schwer ohne Elektrizität vorstellbar, ohne Elektrizität funktionsfähig. Kochen und Heizen mit Biomasse verursacht in den armseligen Hütten jährlich millionenfachen Tod durch gesundheitsschädlichen Rauch.

Aber in der Praxis müssen die Verantwortlichen wegschauen, wenn Holzkohle produziert und verkauft wird. Wir begrüßen sehr, dass die Kommission in ihrer Agenda of Change Energie als richtungsweisende Priorität aufgenommen hat. Deshalb möchte ich unsere wesentlichen Forderungen im Bericht noch einmal zusammenfassen EU und Mitgliedstaaten sind aufgefordert, die UN Ziele des universellen Zugangs zu Energie bis 2030 zu unterstützen und ihre Politiken entsprechend darauf auszurichten. Die Kommission wird aufgerufen, sich auf kleine, dezentrale, erneuerbare Energieprojekte zu fokussieren, da nur so die breite Masse der Menschen erreicht werden kann. Dazu soll auch mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Die Europäische Investitionsbank und die anderen europäischen Entwicklungsbanken sind nicht auf kleine, dezentrale Energieprojekte ausgerichtet. Das muss sich ändern, der universelle Zugang zu Energie sollte prominent im Rio20 Prozess vertreten sein.